Jedną z ważniejszych przyczyn nierównowagi w relacjach Unia Chiny są liczne ograniczenia nakładane na europejskich przedsiębiorców chcących inwestować w Państwie Środka.

obowiązywanie mechanizmu który uniemożliwia europejskim przedsiębiorcom objęcie większościowego pakietu akcji oraz osłabia ochronę własności intelektualnej, a umożliwia chińskim partnerom niemal bezkarne kopiowanie europejskich wzorców.

Inwestycja w Chinach oznacza w praktyce bardzo często podarowanie tamtejszym partnerom unikalnej wiedzy wypracowanej w naszych przedsiębiorstwach. Do tego należy dodać ograniczony dostęp do tamtejszego rynku zamówień publicznych i liczne bariery handlowe stosowane przez chińskie władze centralne i regionalne. To wszystko powoduje, że blisko 50 europejskich przedsiębiorców inwestujących w Chinach doświadczyło różnego rodzaju dyskryminacji, a skala tego zjawiska z roku na rok rośnie. Dlatego też Komisja powinna dołożyć wszelkich starań, aby wynegocjowana umowa była jak najbardziej precyzyjna, mogła zabezpieczyć interesy europejskich przedsiębiorców, a jej zapisy mogły w pełni być egzekwowane.